virðulegur forseti hæstvirtur forsætisráðherra fer fyrir ríkisstjórninni fer fyrir flokki sem lagði á það mikla áherslu að verðtryggingin yrði afnumin og þess vegna er mjög undarlegt að hæstvirtur forsætisráðherra skuli ekki vilja standa fyrir máli sínu í sérstakri umræðu mér finnst full ástæða til að styðja þessa dagskrártillögu og leggja hana fram ég sjálfur átti í miklu basli á kjörtímabilinu í að fá hæstvirtan forsætisráðherra til að koma hingað í þingsal og taka þátt í sérstakri umræðu tvær beiðnir mínar hafa mistekist í þeim efnum önnur var um afnám hafta og ég ákvað einfaldlega að eiga þá umræðu við annan ráðherra og það gekk snurðulaust fyrir sig hins vegar vildi ég að gefnu tilefni sérstaka umræðu um stöðu fullveldisins og e e s samninginn en það varð ekki og sú beiðni fjaraði út þannig að ég hef fullan skilning á því að menn reyni að beita óvenjulegum aðferðum og dagskrártillögum til að reyna að fá hæstvirtan forsætisráðherra til að koma í þingsal og eiga sérstakar umræður við þingmenn en það virðist einhvern veginn vera þannig að allar beiðnir um sérstakar umræður við hæstvirtan forsætisráðherra enda sem mjög sérstakar umræður